Najraje špilamo s kolegi zdaj v bistvu Counter-Strike, to nonstop nabijamo, včasih sem tudi Minecraft špilal. Samo to se tako bolj za otroke igra. Probal si ti Fortnite, samo mi ni bilo neke, zdaj pa se dobimo vsak večer skoraj s kolegi pa se pogovarjamo po Discordu pa špilamo lepo Counter-Strike. Pa ti kaj špilaš? Ali nič? Ja, saj, kako dolgo pa že delaš muziko? Tako da v bistvu, v bistvu veš dosti instrumentov špilati, ne? Pa si kdaj študiral, da bi koga učil? Glasbeno šolo imaš narejeno? Ja, saj to, jaz sem tudi včasih špilal frajtonarico pa sem tudi šel glasbeno šolo, ko še sploh ni bilo to tako priznano. Enkrat sem prišel tja pa nisem več pol nikoli šel, te pa sem se pač privat učil. Pa zdaj če bi začel učiti, bi rabil v bistvu zaključeno glasbeno šolo ali? Bi lahko tako tudi? Ja, to je v bistvu so težki pogoji za, da prideš v zvezo? Ja, te v bistvu rabiš nekega dosežka, da prideš do tja, ali kako? Kaj pa da bi v kakem ansamblu igral? Si kdaj razmišljal? Ja. Pol pa še od katerega učitelj v komisiji, ne, po pa za svojega več pik da pa ... Ja. Te pa si bil to samo po Sloveniji? po tekmovanjih. Ali si tudi šel kdaj iz države? Mhm. Pa koliko pa te imaš to, na primer na svetovnem prvenstvu, koliko muzik moraš zašpilati? Ti? Mhm. Aha, te v bistvu te v bistvu tri ali štiri pet muzik skoraj moraš vedeti v nulo. Kako dolgo pa to vadiš prej? Koliko ur na dan? nisi imel učitelja, da bi te naučil? Ja, ja. Ja, samo zdaj pa imaš v malem prstu, ne. Ja, seveda, saj jaz tudi sem igral, zdaj pa, pa sem tudi vedel, ne vem, trideset, štirideset muzik na pamet, samo tu pa ne dajo, frajtonarice nimaš noter, pa ko enkrat pozabiš, pač ne veš, ne. Te pa lahko grem na Youtube samo gledat pa se tam, samo ni to to, ne. Da bi pa plačeval spet koliko sem, ne vem, dvanajst evrov na teden za tiste pol ure, ka je on meni malo pokazal, te pa če nisem doma vadil, tako nisem imel nič od tega, ne. Po pa sem zgubil interes pa sem pač interes našel bolj v športu pa mi je to zdaj nekako boljše, ne. Ja, saj, pa to je še fora, eni imajo tako, da že tako plačaš toliko, pol pa še z enim si skupaj notri, v bistvu niti nisi sam, da bi se samo tebi posvetil, v bistvu sta dva. Pa tudi ni tu isto, ne, to sem si jaz za sebe plačeval, pa me je te nekaj naučil. Zdaj pa tako. pri Lambreji blizu Maribora. On me je vedno učil, ja. zdaj pa tako sem študiral, da bi prodal harmoniko, ker mi samo leži doma pa ne več igram nič. Drugače pa je ko nova. Ko sem jo cela po meri je narejena. pa sem te dal nekaj, ne vem, štiri jurje, se mi zdi, za njo. Zdaj pa te, če bi dobil polovico tega, bi tako bilo super, ne. Bomo tako videli. Ja, pol sem se pa bolj v bistvu usmeril, pač že cel čas je bil nekaj šport prisoten, nekaj fuzbal, judo sem treniral sedem let, pol sem to pustil zaradi enega trenerja, ki se je tako obnašal. To mi je še zdaj, to še mi je zdaj žal. Neki Nikola je bil, ali kako mu je bilo ime, ko, ja. Vem, da, ne vem, imeli smo žogo nekaj je metal vsem v glavo na treningu pa take fore je imel, pač jaz sem nehal čisto. To še mi je zdaj žal, ker sem imel rezultate pa vse pa treniral sem od šestega leta to. Saj po pa sem se bolj, te sem se našel v fitnesu, sem začel v prvem letniku, takrat sem tudi dosti kil zgubil, pol pa mi je te fitnes, v bistvu sem hodil prvo zato, da sem hotel samo shujšati, pol pa mi je nekako prirasel k srcu. Pa zdaj to v bistvu mi neki hobi, ki vsak dan moram iti, drugače ne morem, ne morem brez tega. V bistvu prvo so me fitnes pripeljali prijatelji, ko smo prišli tja, ne vem, te smo bili stari petnajst, šestnajst let. Pa tako nismo vedeli, kaj sploh delamo na začetku, malo si šel pred ogledalo pa si malo tam naredil za mišice, malo si se napel, si bil srečen, v redu, puncam si rekel, ja, jaz hodim v fitnes, super. Te pa pol nekaj čez kako leto, dve, v bistvu sem pa bolj resno začel to jemati pa tudi program kupil original pa na prehano v bistvu začel gledati, da čim več beljakovin pa ogljikovih hidratov pa te fore pojem. Pa da imam sezone, ne vem, poleti manj pojem, da sem bolj v formi, ne vem, za na plažo pa to. Pozimi pa gremo s kilami gor pa delamo na moči. Pa pač še dobiš neki špeh tudi, samo ga pol dol zgubiš, ne, pred poletjem Drugače, prav da bi bili neki, da bi me navdušil nad fitnesom, ful dosti sem gledal Schwarzeneggerja, Arnolda, on je te bil v bistvu neki začetnik tega bodibildinga. samo to so bili res, to so bile mašine, kolikor sem jaz to gledal. On ima to na Youtubu milijon videov iz njegovih časov. Pa Ronnie Coleman, to so to so živali, ne, samo, te je zdaj spet tako, to niso naravni ljudje, samo vseeno oni si v bistvu niso naravni. Vse od steroidov samo ni, ne. Lahko ti jemlješ steroide, samo če ne boš treniral ko bik pa jedel v redu pa dosti, ne, ti ne bo nič pomagalo, ne. genetika je pa dosti tu, ja. imaš ene, ko sploh v bistvu ne rabijo fitnesa, neki drug šport mogoče trenirajo, pa bo trikrat močnejši. Ko ti, na primer. Ja, pa so shredded pa pač nabiti so, ne. Pa verjetno ni, ne vem, pol toliko časa preživi v fitnesu ko nekdo, ki ni tako genetsko. Kadijo pa droge pa vse, glej pa glej, kaki so, ne. Saj to pa ti pol vizualno, ne, lahko ti imaš šestdeset sedemdeset kil, samo po pač ful malo maščobe pa boš izgledal dvakrat bolj nabit, ne, ko tisti, ki bo imel na primer osemdeset kil pa bo, v bistvu bo širši pa večji ko ti, samo on bo imel maščobo, pa bo izgledal, ne. Dobro, ne, ne tako dobro izgleda, oni pa, ko se mu vsaki sixpack vidi pa vse žile. Ja, samo saj veš, ne. Na suhih trebušne ni to to, ne. Pač tisti, kateri se ukvarjamo s tem, vemo, da je genetsko pa da ne dovolj jejo pa sam veš, kaj punce gledajo, ne. Trebušne mišice najbolj. Ja, ja, te baba ne bo vprašala, koliko vzdigneš, ne. Vsaka ti bo rekla, pokaži mi trebušne. Dobro. Ja, tista res more imeti v bistvu neko znanje o fitnesu ali pa tudi če hodi v fitnes, kaj pa ti, zdaj opažam, da dosti več punc hodi. Že naših let pa nižje starosti, ni več to neka, da bi se da bi se skrivala, ker se še je zdaj tako, da je enim ful nerodno, da bi šle, vem tudi za fitnes Fitinn v Mariboru, ima celo posebej oddelek za žensko populacijo pa za moško populacijo. Saj po eni strani jih razumem, ne, ker eni moški so tako, da jih nonstop gledajo pa ne vem, kaj vse, pa se te pač čudno počutiš. Zdaj tu v našem fitnesu je vse pač vse skupaj moški pa ženske imamo, skupaj treniramo, pa tudi mislim, da ni nekih problemov, pač da bi bilo kaj da se dobro počutijo, pa toliko mali fitnes je, da se tako večina tako poznamo. Pa se pozdraviš pa pač treniraš, vsak, vsak je tam za sebe, za sebe dela, nisi boljši od nobenega, noben ni boljši od tebe, v bistvu moraš biti samo boljši od sebe, ne, od včerajšnjega dneva. Ja, to me je ful s tira vrglo, ke te sem glih tak zagon dobil za poletje. Potem pa se je zaprlo vse. Nisi mogel v bistvu nikam. In pol smo, doma imam eno tako zibko, ka je v bistvu štanga gori, da se lahko vzdiguješ. Te pa sem to delal vsak dan pa sklece. Enih sto, dvesto sklec. Pa tudi bilo, nekaj je bilo ne, samo ni pač to to, ni to fitnes, po pa smo tudi s prijatelji ... Ja, ni isti občutek, ne moreš vsega toliko narediti, za noge sploh nimaš nekih fejst vaj. Ja, to ne moreš nič. Pač v bistvu večinoma tako roke delajo, ne, pri totih vajah pa trebušne mišice za stabilizacijo. Pol pa smo tudi s prijatelji hodili tu v gozdiček en zraven, ko je prav fitnes v naravi, čeprav v bistvu ne bi smeli, ne. Pa smo tam te delali skupaj, je bilo v redu, muziko smo si svojo prinesli pa tudi je te nekako minila ta karantena, te pa so se odprli fitnesi, te pa dalje pumpati. Ja, karantena je vse spremenila, ne. Samo si pa dobil ti neko drugo moč, ne. moč, da svoje telo premikaš, ni samo ni samo tiste uteži, samo ko ... Ja, to pa tako ali tako, ne. Dosti cajta si imel za sebe pa študirati vse. Pa ni bilo glih zdaj nekega pritiska s šole. Okej, recimo, pri nas, imeli smo nekaj online predavanja, to si te moral gledati pa obnove pisati. Po pa te tote online izpiti si rešil, ki so tako bili lažji, ko pa da bi na faksu pisal. Zdaj pa te, zdaj sem že dva meseca brez v bistvu obveznosti na faksu pa še mesec dni bom, tako da je, res v redu mi je, ne. Ja, zdaj sem poslal prošnjo za delo, v bistvu življenjepis, da grem v toplice na fizioterapijo, ker študiram fizioterapijo, in so rekli, da rabijo enega v administraciji. tako da zdaj čakam na odgovor, pol pa grem na razgovor za delo. Te pa če to ne bo uspešno, pol pa sem že dogovorjen, da grem na Petrol tu na Ptuju na blagajno ali pa avte, v avtopralnico, pač kako bo kdaj. Dvakrat na teden nekaj, toliko malo med faksom, da te imam neki denar, da ga lahko zapravim. Pa da ne samo tiste, ke pač v bistvu si varčujem še neki denar, da ne samo iz tistega jemljem, da imam neki prihodek, ki ga pač ni tako težko vstran vzeti ko iz tistega denarja, ne. Zdaj tako samo upam, da ne bo spet do karantene prišlo, ko je vedno več novih primerov. ne vem, vem, da je bilo zadnjič štirideset celo ali koliko v enem dnevu. Pa zdaj so te Hrvaško dali na rdeči seznam. Zdaj so tudi, ja. Ja, kaj si nor, se ti zmeša. Tu pa stojiš pol ure pa že nekomu ... Pa tudi ta korona, zdaj so imeli maturantske izlete, ne. Poznam eno, ki je šla, na Hrvaškem so bili pa so zdaj prišli nazaj. In so bili v bistvu zadnja skupina, ki je lahko v bistvu šla ne, zdaj pa so jo umestili na rdeči seznam, drugim pa je odpadel pač maturantski izlet. Ne, to ne vem, samo verjetno bojo, edino če bojo kaj v Sloveniji organizirali. Samo dvomim, da bojo tak prostor našli v Sloveniji za ker tristo maturantov, da lahko so za sebe v bistvu. Ja, to je ... Ja, saj to je zdaj tako spet, ne, v bistvu, če bi se držali tote meter pa pol razlike pa maske vsi, te tako ne bi bilo toliko ljudi. Ne vem, tukaj je bil koncert za Ptujsko noč, Helena Blagne, dvajset ljudi je mogoče bilo na trgu, če pa primerjaš prejšnje leto, pa ne vem, več tisoč ljudi po celem Ptuju, je pač čisto razlika. Ne, saj to sploh ni. Pa tudi fitnesi, v bistvu piše, da si sam odgovoren za nošenje maske pa da bi moral masko nositi vedno, ko greš z ene naprave na drugo napravo vmes pa ko prideš na fitnes pa ko greš iz fitnesa, samo niti tisti, ki so tam zaposleni, v bistvu ne se tega držijo pa niti mi ne. Je pa v bistvu napisano opozorilo, če pride inšpektor, da sam v bistvu odgovarjaš za to, ne. Ne vem, težko bi bilo po moje, ker kako bi dihal skozi to? Ja, saj ta fora ja, težje bi dihal pa bi pol imel večjo kondicijo. Je pa tudi pač, ko sem bil na praksi, sem moral imeti osem ur, ne, gor toto masko. Za fizioterapijo. Pa tudi, ne, saj se nismo v bistvu držali, osem ur je nisi imel gor, samo po pa te začne to ribati za uho pa pikati, če imaš malo brado. Te sem si šel pobril vse dol, ker me tako pikalo pa menjavati toto masko pa še svoje sem si moral kupovati, ker tam mi niso dali. Pač ne vem, smešno je res ful. Te pa vidiš te neke doktorje pa hodijo po oddelku pa brez maske, ne, pač. Ja, zdaj načeloma so jih te proizvedli dovolj, ne. Zdaj upam samo na tudi neko cepivo, samo to pa tudi, ne vem, kaj ti bi se šel cepit, da bi prišlo cepivo? Zdaj kar tako. Ja, saj to, zdaj toti zakon je ne tako globalna pandemija, to se zdaj nekaj malo kršilo, samo vseeno. Cepivo mora, ne vem, koliko let ga morajo testirati, v bistvu, to lahko zdaj se ti cepiš pa boš imel negativne učinke čez deset let komaj, ne vem, kako to na pljuča vpliva. Pa že tudi to ne vejo, če če si ti prebolel virus, v bistvu, kako je, kak vpliv je imel na tvoja pljuča, če so se v bistvu sploh do konca pozdravila pa če lahko spet dobiš, če če si sploh, če si sploh imun. Saj preživeli ga bi, samo kake posledice bi pol imeli, ja. Pa tudi glih tako imaš ene take mlajše, ne, ki grejo pol na respirator, pa ne vem, po moje neke posledice skoraj ziher mora pustiti, ne. Ni to to. Ja. Saj to, ja. Ja. Saj to. Mislim, fizična pripravljenost je velikega pomena za zdravo telo, te je čudno, zakaj so fitnese zaprli. Okej, dobro, zato ker pač so hoteli zajeziti širjenje, samo zdaj, odkar so fitnesi odprti, ne vem, če je bil en primer v vseh fitnesih, ker se vse razkužuje. Pa toti fitnesi tu v bistvu na Ptuju so toliko manjši, da lahko pač manjša skupina ljudi pa ne pride vsakič novi pa ... Nekako smo v bistvu izolirani pa bolj čisto ko ne vem kaka trgovina, ko si gledaš, ko gre po tisoč folka noter v Lidl na dan pa vsak se dotakne nekaj nečesa, pol pa da nazaj pa gre drugam pa malo zakašlja pa se tam potegne pa tam dotakne. Samo tudi ne vem, kako je s tem virusom, vse prodajalke so delale celo karanteno pa bencinski servisi so bili odprti, dobro, saj so imeli zaščito, ampak vseeno pa se nobena ni okužila. Ja, saj to, lahko res si čisto brez simptomov. Ja. Saj to je v bistvu največji problem, ne. Da pač ti preneseš na nekoga starejšega. Ker njemu pa bi bilo dosti težje pol to preživeti. Zdaj je. Ja. Pač ne. Ja pač v redu, znižaš si, nimaš zdaj znakov, to v bistvu samo simptome lajšaš, ne, da je tebi lažje, drugače ti ne te to pozdravi čisto, samo temperaturo je treba zbijati, ne. Ja, saj to, ja. Pač malo te drži, potem v bistvu to samo toliko, tablete tako nikoli niso rešitev taka. Zdaj razen če imaš res neko bakterijo, da dobiš antibiotik, ker drugače ti ne bo pomagalo. Tako, veš, tudi eni zdravniki pravijo, ne, prehlad traja sedem dni, ne, če pa ješ tablete pa vse, pa tudi traja sedem dni, ne. To zdaj samo v bistvu, da tudi lekarna bolj služi. Dobro, malo lažje ti je, samo ne moreš ti pospešiti tega celjenja, ker rabi telo neki čas, da se pozdravi. Zdaj bomo videli, ne, če bojo potem to cepivo naredili, ali kaj bojo naredili, po mojem bi tako morali sprostiti vse pa naj se prekuži populacija. Ja. Ja. Ja, saj to pa v snegu zunaj, ali kaj. Pa zdaj še se zima začenja, zdaj še bo verjetno virus lažje potoval, ne. Ker neko teorijo so so imeli, da bi poleti kao naj virus se uničil zaradi visokih temperatur pa tega. Pljučnic tudi ni toliko, ne, poleti pa to. Pozimi pa se še vse bolj širi, zdaj bomo videli. Po moje, po moje mesec dni bojo hodili, pol pa bojo zaprli vse dol, ker. Ker kako bo en učenec v eni šoli z nekimi petstotimi dijaki ali pa učenci okužen. Ja, samo glih tako. To lahko hodijo, po hodnikih hodijo, glej. Ali ali bojo imeli vsak razred v svojem razredu pa si malico nosili tja ali kako, ne vem, ne razumem, kako so to preštudirali. Samo tudi ne morejo biti doma, ne. Če gledaš, ne vem, imam bratranca pa sestrično, sta drugi pa tretji razred. Ne, tretji pa četrti razred sta pa onadva rabita v bistvu neko socialno življenje še, ne samo prek računalnika pa ni to isto. Pa ne vem, nekaj ji ne gre pa pol mora botrica jo učiti pa še poleg službe pa vsega še v bistvu ji učiteljica biti. Ker prek online ne moreš ti tako razložiti, ko v bistvu ko lahko se posvetiš, ne, v učilnicah. Ja, saj to ja. Oni se učijo v bistvu osnove, ne, to kaj je ... Jaz sem tudi dobro, jaz sem kar dosti odnesel zaradi tega, ker sem moral obnove v bistvu pisati vseh predavanj, ne. Vsake pol ure en list. Zaradi tega, drugače pa, da bi tako poslušal samo štiri ure nekaj v eno, pa tudi ne vem, ne. Bolj, dosti bolj v bistvu odneseš, če si ti prisoten tam na faksu pa ti v živo razlaga pa neke primere pove iz realnega življenja pa še mogoče kdo kaj vpraša. Ker tu smo zdaj v bistvu imeli mi naprej posneto, že od lani posnetke pa so samo to nam pač dali, da smo morali to obnoviti. In Oni so imeli čisto fraj, ja. Za vse predmete smo že imeli posneto. Ovi so bili, ovi so bili fraj, šolnino smo vseeno morali plačati. Oni so pač, toliko so bili, da so sestavili, ja mi nič. Toliko so bili, da so sestavili online izpite totih štirideset vprašanj so skupaj vrgli, po pa tako v bistvu je računalnik vse popravil, ne. Katero je bilo prav, katero pa narobe. Te pa so ocene vpisali pa tu pa tam je na kak mejl odgovoril. Ali pa če so bile kje seminarske, drugače pa pač tako je bilo. Ni bilo nekaj dela. Je pa bila to pač v redu, da ni bilo glih vse v živo, da si lahko v bistvu gledal, kdaj si hotel, ne, ti si imel posnetek, ti si imel posnetek naložen na, ja, na e-učilnico si imel posnetek in si lahko v enem dnevu pogledal, lahko si cel dan gledal, lahko drugi dan pol nisi nič. Samo si si v bistvu razporedil, te sem si nekako enega na dan sem si pogledal, ker tri, štiri ure traja. Ker je bil rok za oddajo tudi neki konec aprila. Te pa da sem to rešil. Drugače pa res. Ja, to se mi zdi, da Univerza v Mariboru ne podpira tega, da bi ... Mi pa smo že imeli naš šola oziroma naš faks Alma Mater je že iz prejšnjih let bilo kao da, če nisi mogel biti prisoten na predavanju, se je vse posnelo, se naložilo gor in so v bistvu od prejšnjih let imeli predavanja. Ja, saj to ja. Ja, saj to. Samo vseeno, ne, nihče ni v bistvu gledal teh posnetkov, mogoče enkrat, če res nisi šel, da si pogledal, drugače pa smo prišli, si prišel tja, v bistvu so bila vsa predavanja obvezna, ker si vedno moral priti na faks, v bistvu si imel aplikacijo, ko ti je lokacijo na telefonu preverila, da si si ti prisotnost, da si ti v bistvu tam, prišel si tam ob štirih, ja, aplikacija preverila lokacijo, če nisi na šoli bil, te ni spustilo not te pa si se moral prijaviti. Po pa si moral tam biti. Te pa štiri ure je bilo predavanje in vsaj eno uro pa pol pred koncem, pač dve uri pa pol si moral tam biti, pol pa si v bistvu lahko šel, ne. Samo smo tudi pač pol smo si, s kolegi smo si dali gesla pa si te se prijavil pa je en prijavil vseh deset tam. Pa pol si se odjavil pa ... Ne, nič. Nihče ni nič rekel sploh, ne. Malo je edino to bilo, da tota vaja, ki smo imeli obvezne, smo morali čakati, da smo lahko v bistvu na faks šli. Ker imamo fizioterapevti to bolj praktično vse. Ne moreš od doma zdaj glih nekaj kazati pa na drugem delati pa risati. Te pa smo to šli, en kolokvij smo še imeli, pol pa tako spet so prekinili z vsem tem. v bistvu fizioterapija, pol gerontologija, ko je kao za starejše, zdravstvena oskrba za starejše bolj pač pa socialno življenje za njih. Pol imaš tudi programiranje, se mi zdi. neki spletni menedžment pa programiranje, neka taka fora je. Prav program za programiranje, ne vem, prej glih so dali, da primanjkuje trideset tisoč programerjev ali koliko v Sloveniji trenutno. Ne, ne, ne. Naša šola je v bistvu kot univerza, imaš različne programe, imaš v zdravstvu imaš fizioterapijo, zdravstveno nego pa to za starejše zdravstvo, gerontologijo, pol imaš akademija za ples je tudi en del tega, pa imaš balet pa neki hip hop pa ne vem kake plese vse, ki ni drugje nikjer, ja. Pa pol pa še imaš pač tote spletne tehnologije, informacijske tehnologije, programiranje, take fore. Te pa pač Ja, ne vem, to je pač dosti bolj drugače je, ne, drugačni program je. Dobro zdaj fizioterapija, zdravstvena nega je isto ko tam, ne, na drugih šolah. Jaz sem šel v pač največji problem je bil to, da mi je bilo v Ljubljani faks, in sem si računal, da bi na mesec zdaj nekaj tristo evrov dal na mesec, pa če bi v Ljubljani v bistvu živel, za stanovanje ali pa študenta pa hrano pa nekaj te spiješ pa da se voziš, pa sem rekel, da sem rajši doma, ne, pa si pač plačam. Meni je dosti boljše to, ni mi žal, da sem to šel. Pa te mednarodno imam priznano diplomo. Ker je v bistvu šola tudi, sedež naše šole je v Avstriji, je pa tudi v Švici, Kosovo, Nemčija, Avstrija, Slovenija, pač povsod imajo tote Alma Mater šole. Predsednik šole. Ja, to zdaj ne vem, kako imaš ti s slovenskim faksom, kak priznavajo, vem, da zdravstvena nega, če greš na višjo fakulteto za zdravstvene vede pa tudi če srednjo šolo zdravstveno končaš toto slovensko, v bistvu je niti, če greš v Avstrijo, Avstrijci te ne priznavajo kot zdravstvenega tehnika, ker oni v bistvu tega niti nimajo, pa še premalo ur prakse imaš. Pa za diplomirano tudi, se mi zdi, da imaš premalo ur prakse tu, da bi lahko šel gor v bistvu delat. Tako da lahko greš delat samo za bolničarja, to, kar pa je tu pri nas triletna šola, ko pa je, pač tu je pri nas to minimalec ne, gori pa je lepo plačano tudi. Samo pač toti bolničarji samo v bistvu nego delajo pa pucajo pa to, ne vem. s toto mojo diplomo pa lahko grem, ja v bistvu, cilj mi je prvo Avstrija, da neke izkušnje dobim. Po pa se te verjetno vrnem v Slovenijo ali pa grem kam drugam, ne vem, pa si neki espe odprem. Pa te bomo videli, kako bo naprej, ne. Kaj imaš ti v planih zdaj po faksu? Pa vmes med faksom? Ja, ja. ja, ja, poznam. Ja, ja, super muzika, ne. Ja, ja. Ja, pa saj dosti je takih, pa tudi, ko gledam včasih kake raperje. Vsi so high school dropouti, pol pa dropne tako muziko, kaj z enim videom pač eno muziko v bistvu toliko zasluži, ko drugače ne bi z nekim normalnim jobom nikoli, ne. Tem deveti do peti Samo moraš biti dober, ne. Pa moraš imeti, čim prej moraš začeti pa čim bolj v tem moraš biti, da ... Ja, saj to, ja, veze rabiš, ne. Brez vez težko kam. Ja. Ja, pa dobro, samo če bi zdaj ti objavljal pa prišel na sceno v bistvu, zdaj najbolj ti je, da si socialna omrežja v bistvu razviješ, ne, pa da čim več ogledov dobiš pa tega watch tima. Ja. Ja, dobro malo vem zdaj ... Ja. Ja, saj to ja. Ja, saj pa to tudi moraš paziti, da ne brišeš prejšnjih, ne. Ker sem gledal tudi, ne vem, en je imel muziko šest mesecev gor ni bilo alap, pol pa s tem TikTopo, TikTokom neke v bistvu plese je imel na toto muziko pa je ne vem, koliko milijonov ogledov dobil, pa je pač, uspelo mu je, ne, ratalo mu je s tem. Ja, valjda. Pa ja, saj v ta Youtube algoritem glih moraš priti, ne, da pa tudi na Instagramu je fajn dosti objavljati, ker pol te lahko kaki znani dropnejo na neki story ali pa kaj, pol pa te neki raper diema pa to. Pa imajo oni, mogoče beat jim prodaš, pa glej. Toti reperji pa tudi, sem zadnjič, sem gledal koliko imajo, da jih kao featura, featura v music videe, ne, koliko je, da če če če imaš ti neki rap pa hočeš raperja, da ti poleg pride v video pa ti neki line zarepa ali kaj, ne vem. Zdaj eni imajo petnajst jurjev, eni pa tudi po petdeset jurjev, ne. Za en vjeban video, ne, pač en photoshooting. Ja. Samo veš, ne, če ti v bistvu tak neki song daš ven, po pa lahko daš v naslov neko tako veliko ime, na primer Tyga, ali pa kaj takega poznanega, bo avtomatsko, avtomatsko boš imel petkrat več ogledov, ko pa če bi ti dal samo Sela noter ali pa zdaj ne vem, par kolegov nekih neznanih. Dobro, se vidimo, ajde.